Monsieur le Président, depuis 2011, les autorités birmanes ont donné quelques signes d'ouverture.

Les violences interconfessionnelles qui ont frappé la région d'Arakan, et surtout la répression qui a suivi, ne sont pas supportables. Elles révèlent, une fois de plus, la situation de la minorité Rohingya, l'une des plus persécutées de la planète, selon l'ONU. Le 12 juillet dernier, le président Thein Sein lui même a osé déclarer que la seule solution pour mettre un frein à la violence était d'expulser les Rohingyas et, début août, les autorités de Dacca ont expulsé trois organisations caritatives leur venant en aide. Je paraphraserai juste, pour conclure, un responsable de Human Rights Watch

Cela se passe de commentaires.